Chcela by som poďakovať kolegovi Belderovi za návrh vyváženej správy o Číne. Vážim si, že okrem vyzdvihnutia významu európsko čínskej spolupráce v oblasti hospodárstva, vedy a výskumu upozornil aj na pretrvávajúce nedostatky nedostatky v oblasti dodržiavania ľudských práv, predovšetkým v oblasti slobody myslenia a prejavu, slobody náboženstva či práva na spravodlivý súd. Pred necelým rokom som iniciovala uznesenie tohto Parlamentu, ktoré kritizovalo čínsku vládnu politiku jedného dieťaťa.

Ak chceme, aby čínski komunisti zmenili svoju odsúdeniahodnú populačnú politiku, musíme dôslednejšie pripomínať jej neľudský charakter. Nielen tibetskí mnísi a tibetský ľud si zaslúžia našu neustálu politickú a ľudskú podporu. Zaslúži si ju aj každá čínska matka, której štát násilím vezme a usmrtí ešte nenarodené dieťa a ťažko pritom poškodí jej fyzické a psychické zdravie. Škoda len, že zároveň Európska komisia podporuje zo spoločného rozpočtu Únie mimovládne organizácie, ktoré podporujú v Číne potratové kliniky a nútené sterilizácie.